Hiányzik a jelentésből az egyik legproblémásabb eleme, a Belgrádban szeptemberben elfogadott vagyon visszaszolgáltatási törvénynek. A különben kiemelt fontosságú törvény egy olyan rendelkezést tartalmaz a restitúció kapcsán, ami az egyéni felelősség helyett megerősíteni látszik a kollektív bűnösség, a kollektív felelősség elvét. Pedig mint tudjuk az európai igazságszolgáltatás alapköve az egyéni felelősség. Ez a tény láthatóan elkerülte a Bizottság figyelmét sajnos. A törvény hatálya alól ugyanis kikerülnek azok a személyek és örököseik, akik a II. világháborúban a Szerbia területén állomásozó megszálló erők tagjaként vettek részt, függetlenül attól, hogy megállapítható e esetükben bármilyen egyéni felelősség. Így kikerül a vajdasági magyar kisebbség szinte egésze, akit akarata ellenére soroltak be, kényszerrel.